Moldavsko stále zůstává nejchudší zemí v Evropě, korupce je na vzestupu, stát je veden fakticky oligarchy a občanská společnost zůstává nevyslyšena. Od všech dosavadních vlád jsme očekávali potřebné změny v justici, boji s korupcí a organizovaným zločinem. Vnitřní uspořádání státu je jistě věcí každého státu, ale racionálně uvažující člověk se musí ptát, zda je v pořádku plánovaná koncentrace moci v rukou jediného člověka. Domnívám se, že bychom měli vyhodnotit účinnost a prospěšnost projektu Východního partnerství pro všechny zúčastněné. Chci zdůraznit, že brána na Balkán Moldavsko by se neměla stát místem doutnajícího konfliktu či druhou Ukrajinou.